Leider kann man das am Ende nur mit Zahlen zeigen, und Zahlen führen immer ein Stück weit dazu, dass Emotionen verloren gehen. Aber um mich kurz zu fassen Dass es uns in Europa heute so gut geht und das gilt ja statistisch für alle Mitgliedstaaten im Durchschnitt, auch wenn es viele Bürgerinnen und Bürger nicht wahrhaben wollen das liegt daran, dass wir in Europa zusammenarbeiten, dass wir ganz häufig statt 28 unterschiedlichen einzelnen Regelungen nur eine europäische haben. Deswegen muss man ganz deutlich sagen Europa steht nicht für Bürokratie, sondern mit einer europäischen Regelung schaffen wir gleichzeitig 27 ab. Deswegen bedeutet der Binnenmarkt weniger Bürokratie. Das gilt natürlich insbesondere auch im Hinblick darauf, was Frau Kommissarin angesprochen hat, dass die Mitgliedstaaten, die betroffenen economic stakeholders im Außengespräch immer darauf hinweisen, wie stark sie für den Binnenmarkt sind, aber wenn es konkret wird, tun sie sich schwer.

Aber ich darf natürlich auch darauf hinweisen, dass das Europäische Parlament in harter Arbeit auch bei manchem Widerstand des Rates dafür gesorgt hat, dass wir jedenfalls zwei der Vorschläge mehrheitsfähig gemacht haben, die sich letztlich genau diesen Anfeindungen in den Mitgliedstaaten auch ausgesetzt sahen. Deswegen glaube ich, dass wir in den kommenden Jahren viel stärker darauf hinweisen müssen, dass der Binnenmarkt eben nicht nur die Zuständigkeit des Binnenmarktkommissars ist, dass der Binnenmarkt eben nicht nur GD GROW ist, sondern dass der Binnenmarkt von sehr vielen weiteren Zuständigkeiten in der Europäischen Kommission geprägt ist, die alle zusammenarbeiten müssen, damit sie die europäischen Mitgliedstaaten entsprechend überzeugen können.